Ensuite, l'enjeu environnemental et climatique, protéger bien sûr la biodiversité, mais aussi faire en sorte que l'ensemble de la forêt puisse participer à la lutte contre le réchauffement climatique par le stockage de CO2 et aussi préparer d'ailleurs notre forêt en termes de plantation pour que cette forêt ne soit pas mise à mal par le réchauffement climatique, comme on peut le constater dans certaines contrées européennes. Et enfin, l'enjeu social qui est très important, notamment l'accès de la population à la forêt et l'enjeu touristique qui s'y rattache. Cela ne sert à rien, il faut trouver les interactions nécessaires entre ces trois enjeux qui sont évidemment déterminants. Le rapport, globalement, va dans le bon sens et respecte ces équilibres et surtout apporte ces interactions entre ces trois enjeux essentiels. Il y a une faiblesse, pourtant.

Là on doit agir pour que cette souveraineté soit beaucoup plus forte pour faire en sorte que demain cette matière première soit transformée chez nous, dans des circuits courts, pour faire en sorte que l'ensemble de la filière puisse se développer et là, nous répondrons concrètement à l'emploi, à l'environnement et à la réalité du défi climatique.